Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, si les institutions européennes voulaient enfin promouvoir la solidarité et l'emploi pour toutes et tous, elles devraient inventer un véritable bouclier industriel et social pour défendre l'industrie automobile, les emplois, la recherche et la formation des travailleurs. Puisqu'on fait grand bruit autour d'un prétendu pacte de croissance, pourquoi ne mobilise t on pas les Fonds structurels et la Banque européenne d'investissement pour défendre chaque site, chaque emploi de PSA à Aulnay, à Rennes, jusqu'à Ford ou General Motors? Le secteur automobile a besoin d'un nouvel élan avec les véhicules de demain qui devraient être propres, plus sûrs, plus économes en énergie et il faut donc pour cela de nouvelles recherches et de nouvelles usines. La politique commerciale de l'Europe doit être totalement revue, notamment ses accords signés avec la Corée et ceux en négociation avec le Japon, qui laissent l'industrie automobile européenne exsangue. Monsieur le Commissaire, je propose qu'en coordination avec les États, des moratoires soient décidés sur tous les plans de licenciement et de fermeture d'entreprise, que toute entreprise qui bénéficie de fonds publics européens, mais aussi nationaux, et qui licencie ou délocalise, rende cet argent et qu'un nouveau système de crédit public adossé à des fonds européens et à la Banque centrale européenne puisse promouvoir des projets novateurs, écologiques et créateurs d'emplois.